Morgen findet eine der wichtigsten Abstimmungen dieser Legislaturperiode statt, nämlich die rechtsgültige, rechtsverbindliche Abstimmung über den Beitritt Kroatiens, für die wir eine qualifizierte Mehrheit benötigen. Ich bitte wirklich zu gewährleisten, dass diese Abstimmung so platziert wird möglichst am Anfang der Abstimmungsstunde dass das Haus auch die qualifizierte Mehrheit zustande bringt.